Acordul CETA este un pas foarte important către un viitor productiv atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Canada. Susțin acest proiect, sunt foarte mulțumit de progresul făcut până acum și consider că suntem pe calea cea bună de a concluziona negocierile anul acesta. Subliniez însă că printre mai multe puncte în dezbatere există două care trebuie rezolvate pentru a nu crea probleme în momentul ratificării din partea unor state membre în caz că vor rămâne nerezolvate.